Es gravísimo lo que está ocurriendo en Guantánamo, y no se nos puede jamás olvidar a los demócratas del mundo.